Cela fait trois ans que le Parlement est mobilisé à travers l'adoption d'une question écrite, d'une résolution, de conférences de consensus avec des ministres du logement, qui sont prêts. Nous n'avons pas cessé de relancer la Commission depuis lors.

La situation empire tous les jours. Je dois rappeler que les sans abris sont là toute l'année, pas seulement en hiver. La Commission doit sortir de sa tour d'ivoire. J'amène un autre sujet les vagues d'expulsion explosent.

C'est le cas aussi en Grèce, où le moratoire sur les saisies immobilières prend fin sous la pression de la troïka et donc de la Commission.

L'humain avant tout! C'est au nom de ce principe que je tiens à rappeler à mes collègues qu'il va falloir voter en faveur de l'amendement dénonçant la criminalisation des sans abri, qui sévit notamment en Hongrie.

Être pauvre n'est pas un crime. Et je le rappelle à mes collègues du PPE qui préfèreraient voir cette résolution tomber plutôt qu'ouvrir les yeux sur ce drame, qui nie toute dignité humaine.